Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nouvelle parlementaire comme beaucoup d'autres ici, j'ai été frappée par la place faite aux droits de l'homme dans les discours tenus dans cet hémicycle, et notamment dans ceux de notre président Buzek. J'y souscris tout à fait car, si je suis ici, si j'ai conduit une liste aux élections européennes en France, c'est avant tout parce que je suis une militante associative et, justement, une militante des droits de l'homme.

Camara à ses propres engagements.

Là bas la situation est confuse, mais les organisations de la société civile, regroupées au sein du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, appellent à l'aide la communauté internationale. Ces derniers mois, ce Conseil national a organisé un large processus pour la population guinéenne, exemplaire dans ces pays d'Afrique, en s'appuyant sur les engagements pris par M. Camara. Les informations qui nous viennent de Guinée sont alarmantes. Nous ne pouvons ici, au Parlement européen, nous contenter de discours. Ce débat a lieu à notre demande, à la demande de la Gauche unitaire européenne Gauche verte nordique, mais il faut aller plus loin. Nous demandons la condamnation expresse de la répression de la manifestation. Vous nous avez parlé de sanctions ciblées, Madame la Ministre.

Mais, là aussi, pourriez vous nous en dire plus? Vous nous avez également dit que toute aide avait été gelée en dehors de l'aide humanitaire et alimentaire. Cela nous semble un minimum, mais comment peut on concrètement appuyer la transition démocratique? Nous voulons, Monsieur le Président, qu'une résolution soit votée à la prochaine session de Strasbourg pour que le Parlement européen ne se contente pas de discours mais prenne, dans ses actes, une décision, comme il a su le faire en janvier dernier. Je le redis encore une fois, il y a urgence.

N'attendons pas un nouveau Rwanda pour réagir, les droits de l'homme doivent être défendus en Afrique comme partout ailleurs à travers le monde.